Jómagam is úgy vélem, egyértelműen korszerűsíteni kell az állami támogatások ellenőrzését, elsősorban azért, hogy javítsunk a bizottsági felügyelet minőségén, másodsorban azért, hogy a megfelelő versenytorzulásokat korlátozni tudjuk. A jelenlegi bonyolult anyagi, jogi szabályozás és eljárási keret egyaránt alkalmazandó kisebb és nagyobb horderejű ügyekben, ami rendkívül bonyolulttá teszi magát az eljárást. Egyetértek az ECON bizottság állásfoglalásával nagyon fontos lenne és indokolt is lenne a Parlament általi demokratikus felügyelet. Úgy vélem, hogy mindenképpen felül kell vizsgálni az együttdöntés hiányát ezen a területen nemcsak a gazdasági szabályozás más szempontjaiból történő egyeztetés és összehangolás céljából, hanem azért is, mert nem elegendő a Bizottság ex post csupán adminisztrációs célú ellenőrzése, hanem igenis ez egy alapvetően politikai kérdés, hogyha növekedéspárti politikáról beszélünk, és a közkiadások hatékonyságának növeléséről, akkor ez nem megkerülendő, nem megkerülhető, ugyanúgy ahogy a Parlamenttel történő együttműködés sem és az együttdöntés sem.